Das ist eine Folge, und es nähert sich jetzt der Tag, an dem wir hier nicht nur politische Beschlüsse fassen, sondern auch beweisen müssen, dass wir es ernst meinen mit dem Hinweis, dass Forschung und Innovation die entscheidende Frage für die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union ist. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass auch der Vertreter des Haushaltsausschusses darauf hingewiesen hat, dass eine ausreichende Finanzausstattung in diesem Bereich eine wichtige Frage ist. Wir werden in Kürze diesen Streit auszufechten haben, ob wir die Kraft haben, die nötigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, damit dieser Bereich Forschung und Innovation auch wirklich eine zentrale Bedeutung erfährt. Er ist für die Frage, ob und wie sich Europa in Zukunft entwickelt von zentraler Bedeutung. Dann reichen übrigens nicht mehr kleine und große Sonntagsreden, sondern dann müssen Fakten geliefert werden. Zweite Anmerkung Wir werden selber nicht daran vorbeikommen und das ist in dem Bericht sehr schön ausgearbeitet uns genau anzuschauen, ob wir nicht unsere Mittel, die wir haben, effektiver einsetzen können. Wie kriegen wir eine Vereinfachung im Verfahren hin? Wie kriegen wir Schnelligkeit hin? Wie können wir Forschungsförderung effektiver gestalten? Wie kriegen wir aus dem zum Teil noch unübersichtlichen Labyrinth unterschiedlicher Forschungsförderung stärkere Struktur, stärkere Vereinfachung hin? Manchmal ist weniger mehr! Wenig Projekte aber viel Geld investiert hat am Ende eine höhere Wirkung. Deshalb bin ich dankbar, dass wir auch in diesem Bericht wieder einen Schritt weiter gekommen sind. Natürlich werden der Europäische Forschungsrat und das Europäische Innovations und Technologieinstitut eine besondere Rolle spielen, und natürlich ist der Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen ein wichtiger Bereich.

In diesem Bericht taucht auch der Gedanke eines möglichen Wettbewerbs auf, mit dem man vielleicht hier neue Spitzenforschungszentren in benachbarten Regionen vorantreiben kann.